frú forseti það er full ástæða til að ræða þessi síendurteknu tilvik sem hafa verið að koma upp í umræðum upp á síðkastið þar sem verið er að blanda opinberum störfum manna inn í þær skoðanir sem þeir hafa sett fram á opinberum vettvangi hvers vegna er verið að draga fram störf háttvirtur þingmaður baldurs þórhallssonar sem háskólakennara hvers vegna er verið að blanda því saman við skoðanir hans í þinginu það var nefnilega það sem var gert og þetta grefur með lymskufullum hætti undan starfsheiðri fólks þegar þessi umræða er alltaf vakin upp ítrekað er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson þeirrar skoðunar að háttvirtur þingmaður baldur þórhallsson eigi ekki að hafa málfrelsi eigi ekki að fá að tjá sína skoðanir eða er hann þeirrar skoðunar að opinberir fræðimenn og háskólakennarar eigi ekki að hafa kjörgengi af því að það samræmist ekki störfum þeirra sem fræðimanna þetta fær auðvitað ekki staðist og þetta er leiðindaárátta sem á ekki að viðgangast